Me gustaría felicitar al señor Perelló y al señor Mikolášik por este informe y por apoyar esta propuesta de Directiva que nace para dar respuesta a la escasez de órganos en la Unión Europea. El éxito del caso español es un modelo que puede ser útil para el resto de la Unión Europea con elementos como las autoridades nacionales competentes, la trazabilidad de los órganos o las donaciones entre vivos. Asimismo, me gustaría felicitar a la Presidencia española por el apoyo decidido a este tema como una de sus prioridades.

Los índices de donación y la disponibilidad de órganos varían considerablemente entre los países de Europa. La falta de órganos es un factor clave que afecta a los programas de trasplante.